lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö sem dreift hefur verið á þingskjali sex hundruð níutíu og tvö frumvarpið er lagt fram til breytingar á fjárheimildum vegna frávika í mörkuðum ríkistekjum stofnana frá áætlunum fjárlaga og til að gera tillögur um ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok annaðhvort með niðurfellingu eða flutningi til næsta árs þá er frumvarpið til staðfestingar á niðurstöðum í ríkisreikningi ársins tvö þúsund og sjö uppbygging þess er með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og uppgjör og ráðstöfun á fjárheimildastöðum í árslok byggja á sömu vinnureglum og áður í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er birt yfirlit yfir talnagrundvöll þess yfirlitið sýnir uppruna allra fjárheimilda ársins tvö þúsund og sjö fyrir ríkissjóð í heild og einstök viðfangsefni það er fluttar stöður fjárheimilda frá fyrra ári fjárveitingar í fjárlögum og fjáraukalögum millifærðar heimildir innan ársins og breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna samkvæmt þessu frumvarpi því næst eru tilgreind útgjöld samkvæmt ríkisreikningi og loks staða fjárheimilda í árslok það er mismunur fjárheimilda og reikningsfærðra útgjalda heildarfjárheimildir ársins tvö þúsund og sjö námu fjögur hundruð og níu komma níu milljörðum króna útgjöld samkvæmt ríkisreikningi voru þrjú hundruð níutíu og sjö komma fimm milljarðar og fjárheimildastaða í árslok tvö þúsund og sjö var því jákvæð um tólf komma fjóra milljarða króna í frumvarpinu er að vanda lagt til að stöður fjárheimilda í árslok verði annaðhvort felldar niður eins og fram kemur í annarri grein frumvarpsins eða fluttar til næsta árs eins og fram kemur í fylgiskjali eins með frumvarpinu í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana og verkefna vegna frávika markaðra ríkistekna frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga samanber nánari skiptingu í sundurliðun fyrsta alls er lagt til að fjárheimildir hækki um tvö þúsund hundrað og sautján komma sjö milljónir króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun verkefna með mörkuðum ríkistekjum nánari skipting niður á fjárlagaliði og viðfangsefni er sýnd í sundurliðun fyrsta er hér leitað eftir heimild alþingi fyrir því að ráðstafa megi mörkuðum skatttekjum og öðrum ríkistekjum stofnana í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt uppgjöri ríkisreiknings eða hver

almennt gildir að útgjaldaheimildir fjárlagaliða hækka hafi lögboðnar ríkistekjur til fjármögnunar á útgjöldunum verið meiri en áætlað var í fjárlögum en lækka hafi tekjurnar verið minni þetta er þó ekki algilt því ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana í þeim tilvikum þegar ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar stofnunar og fjármögnunar á þann veg að breytingar í tekjum hafi samsvarandi bein áhrif á kostnað í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til niðurfellingar á stöðum fjárheimilda í árslok er þar bæði um að ræða ónotaðar fjárveitingar og gjöld umfram heimildir nánari skipting niður á fjárlagaliði og viðfangsefni er sýnd í sundurliðun annars gert er ráð fyrir að á rekstrargrunni falli niður samtals sjö þúsund fimmtíu og fjögur komma sjö milljónir króna umframgjöld en að á greiðslugrunni falli niður sex þúsund sjö hundruð sjötíu komma þremur milljónum króna í afgangsheimildum þessi mikli munur sem er á milli rekstrargrunns og greiðslugrunns hvað hinar niðurfelldu stöður varðar stafar að stærstum hluta af því að niður falla háar stöður sem ekki hafa áhrif á útgreiðslur svo sem stöður á liðunum lífeyrisskuldbindingar og afskrifaðar skattkröfur í samræmi við ákvæði þrítugustu og sjöunda og fertugasta og fimmtu grein laga um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö er í fylgiskjali eins með frumvarpinu birt yfirlit yfir stöðu fjárheimilda í árslok tvö þúsund og sjö sem færast yfir til ársins tvö þúsund og átta gert er ráð fyrir að í heildina tekið flytjist tæplega nítján komma fimm milljarða króna jákvæð fjárheimildastaða yfir til ársins tvö þúsund og átta sú fjárhæð samsvarar fjögur og hálft prósent af fjárveitingum fjárlaga tvö þúsund og átta ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok byggja á viðmiðunarreglum þar sem einkum er litið til þess hvort útgjöld séu bundin til dæmis af lögum eða samningum eða frekar á ábyrgð tiltekins stjórnsýsluaðila sem viðhaft geti virka útgjaldastýringu í sumum tilvikum kann að vera álitamál hvort fella beri niður stöður einstakra fjárlagaliða eða flytja til næsta árs og við gerð sérhvers lokafjárlagafrumvarps þarf að leggja mat á þessi tilvik ræðst niðurstaðan meðal annars af því hvort talið sé að viðhafa megi stýringu á útgjöldum liðarins þrátt fyrir að tilefni útgjaldanna séu þess eðlis að þau teljist lögbundin tilgangurinn með því að flytja fjárheimildastöður yfir áramót er einkum sá að hvetja ráðuneyti og stofnanir til aðhalds og styrkari fjármálastjórnar til lengri tíma litið með því að flytja afgangsheimildir stofnana yfir áramót hefur horfið sú tilhneiging sem gætti í eldra kerfi að forstöðumenn leituðust við að eyða öllum fjárheimildum fyrir lok hvers árs áætlanagerð hefur batnað og stjórnendur líta til lengri tíma en eins árs við stefnumörkun sína leitast er því við að fækka þeim liðum þar sem staða er að jafnaði felld niður í árslok að minnsta kosti í þeim tilfellum þar sem mögulegt er talið að gera megi ráðstafanir til að bregðast við frávikum í útgjöldum í árslok tvö þúsund og sjö voru fimmtíu og níu fjárlagaliðir með uppsafnaðan halla sem nam meira en fjögur prósent af fjárheimildum og hjá þrjátíu þessara liða var hallinn yfir tíu prósent af fjárheimildum liðum með svo mikinn halla hefur þó sem betur fer farið fækkandi í árslok tvö þúsund og sex voru sjötíu liðir með halla umfram fjögur prósent þar af fjörutíu og tvö með yfir tíu prósent halla og í árslok tvö þúsund og fimm voru áttatíu og tvö fjárlagaliðir með halla umfram fjögur prósent þar af sextíu og fimm með halla yfir tíu prósent þó er ljóst að taka verður vanda af þessum toga föstum tökum ekki síst ef um er að ræða halla á hefðbundnum rekstri ríkisstofnana mikilvægt er að forstöðumenn og ráðuneyti grípi til aðgerða strax og ljóst er að rekstur stefnir umfram fjárheimildir við undirbúning fjárlaga þurfa ráðuneytin einnig að búa svo um hnúta að tekið sé á vanda þeirra stofnana sem ár eftir ár fara fram úr fjárveitingum annaðhvort með endurskipulagingu á rekstri eða breytingum í forgangsröðun fjárveitinga ég hef hér herra forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og sjö og vísast í því sambandi til greinargerða í fjáraukalögum og ríkisreikningi um meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum einnig hefur ríkisendurskoðun lagt fyrir alþingi skýrslu um endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og sjö og um hana hefur verið fjallað í fjárlaganefnd ég tel því ekki ástæðu til að fara yfir einstök atriði í frumvarpinu og legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar